Rynek wewnętrzny to przede wszystkim szereg przepisów prawnych, finansowych, a także ograniczeń, takich jak na przykład wewnątrzunijny system handlu uprawnieniami do emisji, które w wyraźny sposób osłabiają europejskie floty. Osobiście liczę i bardzo o to Panią proszę, Pani Komisarz aby grudniowa propozycja Komisji, która zostanie zaprezentowana, zwiększała konkurencyjność sektora i przedstawiała długofalową strategię dla jego rozwoju dla sektora lotniczego.